Musíme odstranit právní překážky v těch právních předpisech, které tato zpráva definuje, je jich celá řada a také nevytvářet překážky nové. Jde samozřejmě o tu základní evropskou svobodu. Na druhou stranu si myslím, že musíme ctít i požadavek proporcionality, a to zejména s ohledem na udržitelnost určitých pravidel pro malé a střední podniky, což ta zpráva rovněž odráží.